hæstvirtur forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um byggingu nýs

valgerður bjarnadóttir helgi hjörvar margrét gauja magnúsdóttir guðbjartur hannesson og björk vilhelmsdóttir tillagan er svohljóðandi alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að ljúka eins fljótt og verða má undirbúningi byggingar nýs landspítala við hringbraut í reykjavík og hefja byggingu hans strax að því loknu nýr landspítali o h f eða ríkissjóður fái heimild til að taka lán fyrir byggingarkostnaði hvort heldur er beint hjá traustum lánveitendum eða óbeint með milligöngu ríkisins ríkisstjórnin veiti fullan atbeina til að ljúka megi við bygginguna inni af hendi stjórnvaldsathafnir og leggi nauðsynleg lagafrumvörp fram á alþingi virðulegi forseti þetta er tillögugreinin eins og hún hljóðar í þingsályktunartillögunni greinargerð með tillögunni er svohljóðandi í langan tíma hefur verið rætt um byggingu nýs landspítala og unnið að undirbúningi hans of langt mál er að rekja söguna alla fyrsti flutningsmaður þessarar tillögu flutti ásamt fleiri þingmönnum þingsályktunartillögu árið tvö þúsund og fjögur um nýbyggingu við landspítala háskólasjúkrahús þar sagði meðal annars flutningsmenn vilja með tillögu þessari koma af stað vinnu til undirbúnings nýbyggingu við landspítala háskólasjúkrahús á lóð spítalans sunnan hringbrautar enn fremur er lagt til að verði af frekari sölu ríkiseigna til dæmis landssímans verði hluta af söluverðmætinu varið til þessa mikilvæga verkefnis síðan eru liðin tæp tíu ár en ýmiss konar undirbúningur hefur átt sér stað á árunum sem liðin eru frá hruni var horfið frá fyrri áformum um að byggja nýjan landspítala frá grunni og ákveðið að vinna að ódýrari lausn með áframhaldandi notkun á eldri byggingum spítalans við hringbraut í tengslum við stöðugleikasáttmála ríkisstjórnarinnar og aðila vinnumarkaðarins í lok júní árið tvö þúsund og níu var stofnað til viðræðuvettvangs með lífeyrissjóðum um aðkomu þeirra að fjármögnun stórra framkvæmda verkefni um nýjan landspítala var kynnt sjóðunum og á fundi ríkisstjórnar íslands tuttugasta og fimmta september tvö þúsund og níu var ákveðið að hefja undirbúning framkvæmdarinnar með sex manna verkefnisstjórn til viðræðna við sjóðina um aðkomu þeirra að verkefninu og útboð á frumhönnun nýs landspítala þann fjórða nóvember tvö þúsund og níu undirrituðu fulltrúar tuttugu lífeyrissjóða og heilbrigðis forsætis og fjármálaráðherrar fyrir hönd ríkisstjórnarinnar viljayfirlýsingu um að hefja samstarf við undirbúning að fjármögnun útboði og framkvæmdum við nýbyggingu landspítala við hringbraut yfirlýsingin sýndi stuðning við verkefnið og skapaði nauðsynlegan trúverðugleika þess vilji stóð til þess að tilhögun verkefnisins yrði með þeim hætti að bygging og fjármögnun yrði boðin út á skilgreindum forsendum verktaki bæri þannig áhættu af verklegum framkvæmdum en skuldbindingar ríkisins takmörkuðust af fyrir fram tilgreindum viðmiðum um leiguverð í tilboði

hann væri þess umkominn að bera áhættu á framkvæmdatíma verkefnisins forval var auglýst í desember tvö þúsund og níu og bárust umsóknir um þátttöku frá sjö hönnunarteymum fimm stigahæstu teymunum var boðin þátttaka í samkeppninni í febrúar tvö þúsund og tíu og skiluðu þau tillögum sínum tíunda júní tvö þúsund og tíu skemmst er frá því að segja að hönnunarteymið spital varð hlutskarpast í samkeppni um áfangaskipt heildarskipulag fyrir nýtt háskólasjúkrahús við hringbraut og frumhönnun fyrsta áfanga nýja spítalans og tengdrar háskólastarfsemi ein af meginforsendum forhönnunarsamkeppninnar var að flytja starfsemi landspítala í fossvogi að hringbraut og ljúka þannig sameiningu stóru spítalanna á höfuðborgarsvæðinu sem var gerð árið tvö þúsund samkeppnin var tvíþætt og tók annars vegar til tillögu að áfangaskiptu skipulagi hringbrautarlóðarinnar og hins vegar tillögu að frumhönnun fyrsta áfanga verkefnisins sem samanstendur af spítalastarfsemi í sextíu og sex þúsund fermetra nýbyggingu og háskólastarfsemi í allt að tíu þúsund fermetra nýbyggingu deiliskipulag hringbrautarsvæðisins var samþykkt í borgarstjórn reykjavíkur í desember tvö þúsund og tólf auglýsingaferlið stóð allt árið tvö þúsund og tólf í samræmi við skipulagslög jafnframt voru samþykktar breytingar á aðalskipulagi reykjavíkur og svæðaskipulagi höfuðborgarsvæðisins skipulagsáætlanirnar hafa allar verið yfirfarnar af skipulagsstofnun og birtar í stjórnartíðindum og hafa lögformlega öðlast gildi kærufresti er lokið engar kærur bárust eins og áður segir virðulegi forseti vann spital hópurinn forhönnunarsamkeppnina árið tvö þúsund og tíu og vann hann að skipulagsbreytingum og forhönnun bygginganna fjögurra um fimmtíu og átta þúsund fimm hundruð fermetra meðferðarkjarna um fjórtán þúsund fermetra rannsóknarhúss um tuttugu og eitt þúsund og þrjú hundruð fermetra bílastæðahúss og um fjögur þúsund fermetra sjúkrahótels spital hópurinn skilaði formlegri forhönnun um tuttugu og fimm prósent af heildarhönnun í desember tvö þúsund og tólf og lauk þar með verksamningi sínum gagnvart hvoru tveggja skipulagsmálum og forhönnun ríkiskaup fyrir hönd nlsh o h f auglýstu í aprílmánuði tvö þúsund og þrettán eftir umsækjendum til að taka þátt í útboði á hönnun nýrra bygginga sem verða hluti af nýjum landspítala við hringbraut um var að ræða opið forval bjóðenda auglýst á evrópska efnahagssvæðinu en útboðin eru þá lokuð öðrum en þeim sem tekið hafa þátt í opinberu áætlanir um byggingarframkvæmdirnar koma fram í umsögn fjárlagaskrifstofu fjármála og efnahagsráðuneytis um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs landspítala við hringbraut í reykjavík heildarkostnaður aðalbygginga og annarra meginframkvæmda er áætlaður um fjörutíu og fjórir komma þrír milljarðar króna þar af nemur heildarkostnaður vegna aðalbygginga um fjörutíu og einum komma einum milljarði króna og skiptist hann í um fimmtíu og níu þúsund fermetra meðferðarkjarna sem áætlað er að kosti þrjátíu og einn komma sex milljarða króna um fjórtán þúsund fermetra rannsóknarhús sem áætlað er að kosti sjö komma níu milljarða króna og fjögur þúsund fermetra sjúkrahótel sem áætlað er að kosti einn komma sex milljarð króna þá er áætlað að aðrar framkvæmdir þar með talið gatna og lóðaframkvæmdir og tæknihús kosti samtals um fjóra komma einn milljarð króna og er þá meðtalið um sautján þúsund fermetra bílastæðahús sem áætlað er að kosti einn komma sjö milljarð króna virðulegi forseti hinn tuttugasta og annan júní tvö þúsund og tíu var frumvarp þáverandi fjármálaráðherra til laga um stofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs landspítala við hringbraut í reykjavík samþykkt sem lög frá alþingi með fjörutíu og fimm atkvæðum enginn var á móti en fjórir sátu hjá markmið frumvarpsins var að standa að nauðsynlegum undirbúningi og láta bjóða út byggingu nýs landspítala háskólasjúkrahúss við hringbraut í reykjavík og að semja um að ríkið tæki bygginguna á langtímaleigu að loknu útboði greinargerð þessa frumvarps sýnir að mati flutningsmanna metnaðarfulla áætlun um byggingu og fjármögnun nýs landspítala svo og raunsætt mat á því að til þess að byggja spítalann hratt þurfi að leita lána til langs tíma til að fjármagna framkvæmdir á byggingartímanum sem flutningsmenn telja að verði fimm ár hið mesta flutningsmenn vilja enn fremur minna á svokallaðan stöðugleikasáttmála aðila vinnumarkaðarins og þáverandi ríkisstjórnar um átak í atvinnumálum frá tvö þúsund og níu þar sem meðal annars var fjallað um nýbyggingu landspítalans þess ber einnig að geta að með frumvarpi sem lagt var fram á alþingi í febrúar síðastliðnum var lagt til að umræddum lögum yrði breytt breytingafrumvarpið var samþykkt á alþingi með þrjátíu og fimm atkvæðum gegn þremur en ellefu greiddu ekki atkvæði þar með var sú meginbreyting

lántöku sé ekki fær um þessar mundir og að ríkissjóður verði ekki aflögufær til að fjármagna byggingu spítalans á næstu fimm árum þeir vilja því fara þá leið sem boðuð er í þingsályktunartillögu þessari það er að fela nýjum landspítala o h f að annast framkvæmdir og leita eftir lánsfé til að byggja spítalann hratt og örugglega á næstu árum virðulegi forseti í greinargerðinni segir einnig hinn fyrsta júlí tvö þúsund og tíu tók nýr landspítali o h f til starfa frá því að félagið var stofnað hefur það unnið ötullega að því í samráði við landspítalann háskóla íslands framkvæmdasýslu ríkisins ríkiskaup reykjavíkurborg hlutaðeigandi ráðuneyti og fleiri að undirbúa verkefnið fyrir forval og útboð byggingar nýs landspítala félaginu var þó ekki heimilað að undirrita samninga um framkvæmdir fyrr en alþingi hefði heimilað slíkt með sérstökum lögum virðulegi forseti kem ég að kafla í þessari þingsályktunartillögu sem heitir þjóðarátak um byggingu nýs landspítala að mati flutningsmanna þessarar þingsályktunartillögu hefur nauðsyn þess að ráðist verði í byggingu nýs landspítala sjaldan verið jafn knýjandi og nú er verkefnið er komið á nokkurt skrið og brýnt að tryggja að þau verðmæti sem felast í þegar unnum undirbúningi fari ekki til spillis virðulegi forseti það kom fram í máli hæstvirts núverandi heilbrigðisráðherra að búið væri að eyða um þremur milljörðum króna í undirbúning stærsta hindrunin í vegi þess að bygging landspítala hefjist nú þegar er sú að ekki hefur tekist að tryggja fjármögnun

í fyrsta lagi væri hægt að fara hefðbundna leið fjármögnunar ríkisframkvæmda slík aðgerð væri tiltölulega einföld en mundi fyrirsjáanlega hafa í för með sér að skera þyrfti verulega niður á öðrum sviðum ríkisrekstrar og tæki mörg ár miðað við núverandi stöðu ríkissjóðs slíkur niðurskurður yrði verulega sársaukafullur auk þess sem ekki er víst að þau jákvæðu áhrif sem spítalabyggingin mun hafa í för með sér vegi upp á móti neikvæðum áhrifum niðurskurðarins í öðru lagi gæti nýr landspítali o h f eða ríkissjóður sjálfur fjármagnað bygginguna með lántöku benda má á að hinn fjórða nóvember tvö þúsund og níu undirrituðu fulltrúar tuttugu lífeyrissjóða og heilbrigðis forsætis og fjármálaráðherrar fyrir hönd ríkisstjórnarinnar viljayfirlýsingu um að hefja samstarf við undirbúning að fjármögnun og framkvæmdum við nýbyggingu landspítala við hringbraut eins og áður hefur komið fram niðurstöður úttektar norska ráðgjafarfyrirtækisins hospitalet as gefa til kynna að svo mikil hagræðing verði í rekstri nýs spítala undir sama þaki að líklegt megi telja að þeir fjármunir sem sparast muni standa undir árlegum afborgunum og vöxtum af lánum virðulegur forseti ég ætla að skjóta því hér inn að það hefur verið að mati þessara aðila um þrír milljarðar króna þó svo að menn verði að sjálfsögðu að hafa í huga við hvaða vísitölu var miðað þegar sú tala var sett fram í þriðja lagi væri hægt að fjármagna spítalabygginguna með sérstakri tekjuöflun til dæmis að tiltekinn hluti andvirðis af framtíðarsölu ríkiseigna rynni til byggingarinnar einnig mætti hugsa sér að slík fjárveiting væri notuð til að greiða inn á lán sem tekin yrðu og lækka þar með bæði höfuðstólinn og vaxtagreiðslur þetta er sú leið virðulegi forseti sem hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra bjarni benediktsson lýsti sem möguleika í svari við mig hér í þinginu í haust

um fjárreiður ríkisins ef nýjum landspítala o h f verður falið að annast og kosta framkvæmdir því hann mundi færa bygginguna til eignar og afskrifta á notkunartíma þetta er mjög mikilvægt að hafa í huga engu að síður má benda á að samkvæmt málaskrá ríkisstjórnarinnar er áætlað að leggja fram á haustþingi frumvarp til nýrra heildarlaga um opinber fjármál þar sem meðal annars er fyrirhugað að heimila ríkisstofnunum að eignfæra og afskrifa varanlega rekstrarfjármuni

þau snúast meðal annars um öryggi sjúklinga sýnt þykir að bættur aðbúnaður eykur öryggi sjúklinga og flýtir bata aldurssamsetning þjóðarinnar er að breytast stórir árgangar íslendinga eru nú komnir á sjötugsaldur sá aldursflokkur þarf hvað mest á þjónustu sjúkrahúsa að halda líklegt má telja að á árinu tvö þúsund tuttugu og fimm muni hlutdeild sjötugra og eldri á landinu hafa aukist um allt að fjörutíu prósent að óbreyttu mun landspítalinn ekki geta ráðið við þessa fjölgun núverandi húsnæði mun engan veginn mæta aukinni þjónustuþörf vegna hækkunar meðalaldurs flutningar á sjúklingum sem nú tíðkast eru oft nauðsynlegir en áhættusamir bygging sjötíu og sjö herbergja sjúkrahótels á lóð nýs landspítala mun nýtast mörgum og ekki síst fólki sem þarf vegna heilsu sinnar ásamt aðstandendum að dvelja fjarri heimabyggð reynslan sýnir að tilkoma slíkra hótela getur bætt þjónustu við sjúklinga og fækkað legudögum í greinargerðinni er síðan fjallað um óbeint fjármunatap og nálægð við háskólasamfélagið virðulegi forseti á þeim fáu sekúndum sem ég á eftir hér í minni fyrstu ræðu vil ég að lokum biðja menn að hugleiða alvarlega þann þátt að ef ekki verður tekin ákvörðun og farið í að byggja nýja landspítala eins og þessi tillaga fjallar um er fyrirsjáanlegt að eyða þarf mjög miklum og háum fjárhæðum í viðhald og endurbætur á núverandi húsakosti landspítalans ég spyr að lokum virðulegi forseti einfaldlega þeirrar spurningar yrði þeim fjármunum vel varið þegar fyrir liggur að við komum sumum tækjum nútímalækningatækjum ekki inn á núverandi spítala vegna þess að gólf hafa ekki burð eða ekki er nógu hátt til lofts virðulegi